Panie Przewodniczący! Wysokie opłaty są jedną z przeszkód rozwoju rynku i mogą zniechęcać do używania kart płatniczych. Ponadto, zawyżając ceny, wywierają niekorzystny wpływ na konsumentów i przedsiębiorców. Niektóre państwa podjęły działania zmierzające do obniżenia tych pułapów, co dowodzi konieczności regulacji w tym zakresie. Jako sprawozdawca opinii komisji IMCO popieram założone cele. Pozytywnie odbieram wprowadzenie czasowego zwolnienia nowo tworzonych systemów płatności ze stosowania przepisów artykułu siódmego. Umożliwi im to nawiązanie uczciwej konkurencji z już istniejącymi, rozwiniętymi systemami kart płatniczych. Za niezwykle istotne uważam również zagwarantowanie równowagi rynku poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących transakcji krajowych i transgranicznych w tym samym czasie, z zachowaniem rozsądnego terminu ich wejścia w życie. Da to firmom czas na dostosowanie się do nowych wymogów.